Amikor az Európai Unió gazdasági, társadalmi és területi kohéziójáról beszélünk, akkor meggyőződésem, hogy az EU jövője a tét. Ha az európai és tagállami politikák nem tudják érdemben csökkenteni a területi fejlettségbeli különbségeket, nem tudják elérni a leszakadó régiókban és azokon belül az emberek számára érezhető életszínvonalbeli növekedést, nem gyorsul fel a szükséges infrastrukturális beruházások megvalósulása az EU legfejletlenebb régióiban, annak beláthatatlan következményei lesznek. Az EU keleti felében az egész európai integráció hitelessége függ a kohéziós politika eredményeitől. Szörnyű hiba lenne büntetőeszközként alkalmazni vagy hozzákapcsolni olyan politikákhoz, amelyek nem a kohézió célját szolgálják. A 2020 utáni kohéziós politikát folytatni, sőt megerősíteni szükséges, a reformoknak pedig egyszerűsítésre kell koncentrálniuk. A polgárok a bonyolult és bürokratikus szabályoktól való megtisztítást várják el a döntéshozóktól. Az EU 2004 utáni bővítése óriási kihívásokat tartogatott, ezzel akkor is tisztában voltunk. Én azt javaslom, hogy ezzel szembe kell néznünk és meg kell erősítenünk az elkötelezettségünket a tagállamok fejlettségének közelítése iránt.